che con molta educazione definisco risibili, parlano di un grande risparmio affidando all'Europa il controllo delle spese europee sulla difesa. Be', pensiamo a come l'Europa ha gestito l'economia, la moneta, l'euro e allora viene veramente da pensare che si stia scherzando. Ci sono molti problemi rimasti aperti, per esempio il ruolo dei paesi membri con la NATO, il ruolo stesso degli eserciti nazionali, che saranno assoggettati a un doppio comando. Non si dice niente di chiaro al riguardo e chiaramente si vogliono nascondere le vere motivazioni, perché non possiamo pensare che non ci siano delle motivazioni. Forse avete paura della rinascita dei patriottismi? Forse avete paura che i singoli paesi riprendano o sperino, cerchino di riprendere le leve della propria sovranità, che è così importante, che appartiene alla nostra tradizione. Essere europeisti e io penso di essere europeista non significa negare, mettere in cantina il senso di appartenenza nazionale, l'orgoglio di appartenere a una propria patria.